Jak widać nikogo nie należy i nie trzeba przekonywać do wagi stosunków amerykańsko unijnych. Wszyscy mówcy podkreślali, że dotyczy ona zarówno kwestii ekonomicznych, handlowych, bezpieczeństwa, jak i polityki zagranicznej. Jako wiceprzewodniczący Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony chciałbym skupić się na sprawach dotyczących bezpieczeństwa. Dzisiaj, tak jak jest to napisane w rezolucji, najlepszą gwarancją bezpieczeństwa jest rozwój stabilnych, demokratycznych państw i w tym zakresie współpraca Stanów Zjednoczonych, państw członkowskich Unii Europejskiej oraz instytucji Unii Europejskiej musi być zapewniona. Musimy wszyscy poświęcić więcej czasu, aby działać wspólnie, aby wymieniać się informacjami i aby nie dublować czasami swych wysiłków. To przecież dotyczy również działań w zakresie pomocy rozwojowej.

To wymaga koordynacji i współpracy, aby tak jak mówię oszczędzać pieniądze i wydawać je efektywniej. Oczywiście jako Polak nie mogę nie dołączyć się do tych głosów moich kolegów, którzy mówią o kwestii bolesnej nadal dla czterech państw, czyli kwestii ruchu bezwizowego czy właściwie braku ruchu bezwizowego. To jest niezrozumiałe i, jak powiedzieli koledzy, nie ma żadnych racjonalnych argumentów, aby kontynuować utrudnianie ruchu bezwizowego obywatelom czterech państw Unii Europejskiej.